Madame la Présidente, exerçant comme cancérologue depuis 40 ans, je vous remercie vivement d'avoir proposé ce débat. Les 4 millions de personnes touchées en Europe ont besoin d'un plan européen contre le cancer. Nous avons besoin de l'échelle européenne pour garantir l'accès aux médicaments les plus innovants, sans rupture de stock et à leur juste prix. Nous avons besoin de l'échelle européenne pour mobiliser davantage d'équipes de recherche, grâce aux moyens ambitieux de la mission cancer Horizon Europe.

Le cancer est une maladie du corps, mais c'est aussi une maladie de l'injustice sociale. Car nous sommes inégaux face à la prévention, inégalement protégés contre les carcinogènes de l'environnement, inégalement informés des comportements à risque que sont le tabagisme, la mauvaise alimentation et le manque d'activité physique. Nous sommes inégalement armés contre la désinformation sur le vaccin qui protège des cancers du col de l'utérus. D'un pays à l'autre de l'Europe, nous sommes inégaux face à un accès rapide à des soins de qualité. Enfin, dans la phase qui suit la maladie, nous sommes inégaux quant à notre capacité de retour à l'emploi et à une vie sociale et affective harmonieuse. Voilà pourquoi, Madame la Présidente, vouloir un plan européen de lutte contre le cancer, c'est bien sûr faire reculer la première cause de mortalité en Europe, mais c'est aussi initier la réduction des inégalités et avancer ainsi vers une Europe de la santé plus solidaire et plus juste.